Domnule președinte, economia europeană a încetinit, aceasta fiind dependentă de resurse, iar cooperarea energetică cu Federația Rusă ne a dezamăgit, deoarece Rusia nu este un partener de nădejde și, de fapt, foarte mulți dintre noi știm asta de zeci de ani de zile. Avem nevoie să folosim cât mai mult și să risipim cât mai puțin. Așa cum am auzit și mai devreme, asta învățăm din copilărie. Am votat acest raport. El face parte din pachetul economiei circulare în care, practic, se elimină risipa și crește și competitivitatea. Ca atare, se creează și noi locuri de muncă. Avem nevoie de produse care sunt refolosite și avem nevoie să eliminăm risipa și pierderile pe durată lungă, nu numai pe durată scurtă. De exemplu, Comisia își propune să reducă deșeurile din mediul urban cu până la